frú forseti þegar hin svokallaða norræna velferðarstjórn samfylkingar og vinstri grænna tók við völdum í febrúar á síðasta ári höfðu tæplega þrjú hundruð íslendingar verið atvinnulausir í eitt ár eða lengur núna nítján mánuðum síðar hefur þeim fjölgað fimmtánfalt það eru fimmtán sinnum fleiri sem hafa verið án atvinnu í eitt ár eða lengur frá því að ríkisstjórnin tók við völdum fjögur þúsund fimm hundruð íslendingar sem hafa ekki haft vinnu í eitt ár hafa lítinn skilning á atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar ári r þúsundir íslendinga sem hafa flúið land í leit að betra lífi skilja ekki og sáu aldrei skjaldborgina sem hæstvirtur forsætisráðherra lofaði og upp

atvinnustefnuna og horfa í forundran á stefnu ríkisstjórnarinnar sem birtist eingöngu í því að komið er í veg fyrir að auðlindir séu nýttar og ný tækifæri sköpuð þeir sem nú glíma við atvinnuleysi mesta bölvald allra þjóða og tugþúsundir íslendinga sem berjast við að halda íbúðunum sínum sjá aðeins eina birtingarmynd á atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar að tryggja réttum einstaklingum góð embætti á vegum hins opinbera en jafnvel það virðist ganga illa hjá hæstvirtum ráðherrum það eina sem gengur vel hjá sundurlausri ríkisstjórn er einmitt að koma í veg fyrir að landið rísi íslendingar eru ekki að biðja um mikið þeir eru aðeins að biðja um að sanngirni og jafnræði fái að ríkja þegar kemur að skuldum heimila og fyrirtækja þeir vilja að stjórnvöld þvælist ekki fyrir þegar kemur að uppbyggingu fyrirtækja íslendingar vilja frelsi til að nýta þau tækifæri sem gefast og þeir ætlast til þess að ríkisstjórnin greiði götu einstaklinga og fyrirtækja en leggi ekki stöðugt stein í götu þeirra á sama tíma og fréttir berast af því að skuldir stórfyrirtækja eru færðar niður sitja þúsundir landsmanna í fátækra gildru og skuldafeni skjaldborgin hefur reynst skjaldborg utan um stórskuldug stórfyrirtæki og eignarhaldsfélög allt á kostnað almennings og lífvænlegra fyrirtækja sem hafa verið rekin af skynsemi og fyrirhyggju á undanförnum árum er nema furða að aðilar vinnumarkaðarins séu búnir að gefast upp á velferðarstjórninni samtök atvinnulífsins eru þegar búin að fá nóg gylfi arnbjörnsson forseti así segir að engu sé líkara en að ráðherrar beiti sér stöðugt gegn öllum fjárfestingaráformum og þvælist fyrir til að koma í veg fyrir verkefni til uppbyggingar hann segir að það sé lítill vilji til samstarfs við slíka ríkisstjórn ágúst einarsson fyrrverandi þingmaður og einn nánasti samverkamaður hæstvirtur forsætisráðherra í mörg mörg ár og hennar helsti ráðgjafi gefur ríkisstjórninni ekki háa einkunn í viðtali við viðskiptablaðið í sumar sagði hann ríkisstjórnina dauð ég heyri að hæstvirtur utanríkisráðherra er óvenju órólegur við þessar umræður enda hefur hann greinilega fengið það verkefni ásamt árna páli árnasyni hæstvirtur viðskiptaráðherra að hafa sérstök bönd á jóni bjarnasyni sem á kannski að róa ríkisstjórnina þetta segir ágúst einarsson stjórnin er því miður sundurlaus og ráðherrar rífast opinberlega skilyrði lýðræðisins er að myndi menn meirihlutastjórnir verða menn að hafa meiri hluta og það gefur þessi stjórn ekki í mörgum málum og þar á meðal í málum sem samið var um í stjórnarsáttmála og hann telur að þessi ríkisstjórn eigi að víkja hún sé dauf þetta er ekki dómur sem sjálfstæðismenn fella yfir ríkisstjórn hæstvirtur forsætisráðherra nei þetta er gamall samherji og helsti ráðgjafi um margra ára skeið frú forseti auðvitað er ekki hægt að tala um atvinnu og efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar við skulum bara tala og ræða um hlutina eins og þeir eru stefna ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur er helstefna hún er helstefna gegn fyrirtækjum hún er helstefna gegn millistéttinni hún er helstefna gegn heimilum í landinu hún er helstefna gegn skuldugum fyrirtækjum og heimilum hún er fyrst og fremst helstefna gegn allri skynsemi við sem hlustuðum á forsætisráðherra hér eigum þó öll í þessum sal eitt sameiginlegt og það sameinar